Señor Presidente, bienvenido a nuestro debate, señor Lambrinidis. El respeto de los derechos humanos y de la democracia es una de las señas de identidad de la Unión Europea debe ocupar, lógicamente, un puesto muy relevante en nuestra acción exterior. Este es el asunto objeto de los informes Donskis y Tavares que mañana votaremos. Yo querría hacer unas consideraciones generales muy breves. Todos conocemos la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, pero también somos conscientes de que en el actual mundo multipolar algunos países emergentes no tienen la misma visión que nosotros sobre la importancia primordial del respeto de las libertades. Sin embargo, hemos de cooperar con estos importantes países, por ejemplo, para afrontar retos globales. Además, nuestra dependencia del exterior en materia energética, el que seamos la primera potencia comercial o el fenómeno de la globalización, en suma, nos obligan a relacionarnos con el resto del mundo. De toda esta compleja situación es consciente el Tratado de la Unión. Así, reconoce el importante objetivo del apoyo a la democracia y a los derechos humanos pero, acertadamente, por ejemplo, en los artículos 3 y 21, recoge también otros objetivos intereses, seguridad, independencia, estrategia. Por todo ello y en resumen, lo que necesitamos es que la Unión Europea lleve a cabo —y sé que es difícil— una política exterior que, sobre la base de nuestros valores, sea inteligente y eficaz, así como capaz de integrar de forma equilibrada los distintos objetivos, incluida la defensa de los derechos humanos y la democracia. A este fin debe cooperar, dentro de sus competencias, un Parlamento Europeo que ha sido el creador del Premio Sájarov y, desde luego, muy sensible al respeto de los derechos humanos.